Na jedné straně je toto pro nás perspektivní region, se kterým musíme spolupracovat a měli bychom chtít spolupracovat, na druhou stranu je správné, že nepřevažují pouze ekonomické aspekty naší spolupráce, ale že také jasně řekneme, že vedle ekonomických aspektů jsou i jiné aspekty právě jako lidská práva. Ta debata, která je vedena zde na půdě Parlamentu, je vedena i v některých členských zemích, stejně tak např.

Jestli jenom ekonomika je důležitá v mezinárodních vztazích nebo právě i nemateriální aspekty. Já se domnívám, že právě ty nemateriální aspekty jsou stejně důležité jako ty ekonomické.